La Cour de justice nous le rappelle le 12 novembre, elle oblige l'Union européenne et les États membres à garantir au consommateur un étiquetage correct et précis, distinguant les produits provenant des territoires palestiniens, ou israéliens, ou de ses colonies. Nous sommes au Parlement européen, vous êtes à la Commission, nous devons tous respecter le droit international et le droit européen